Počas včerajšej rozpravy sme sa mali možnosť presvedčiť, že problém daňových únikov a podvodov je problémom pre všetky štáty Európskej únie. Preto v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom musíme byť nekompromisní a netolerantní. Keď chceme podporovať rast, nemôžeme deficit vyrovnávať ďalším zdanením podnikateľov a malých a stredných podnikateľov.

Preto očakávam od Komisie a Rady rýchle iniciatívy na riešenie tohto problému, pretože na daňových únikoch strácame miliardy eur, ktoré pri ich eliminácii nielenže zabezpečia sociálny zmier, ale vedia veľmi úspešne zabezpečiť rast.